L'Alto commissario o chi lo sostituisce non ci dice niente. Emerge fonte Frontex che l'attività delle navi delle ONG è passata dal 5 al 40 e a fine 2016 gli interventi diretti delle ONG superavano quelli delle chiamate alla sala operativa delle forze navali militari.

Su ciò indagano magistratura e polizia, l'SCO italiano. E voi non ce lo dite, non ne parlate, come se questo non esistesse.

Di questo ci dovreste parlare, e vergognarvi del vostro silenzio colpevole.